l'arrêt d'un projet pour lequel il n'y a eu aucune consultation la volonté d'être consulté, de participer à l'aménagement prévu au centre d'Istanbul là encore, je crois que nous pourrions nous retrouver autour de cette demande la demande d'enquête par rapport aux faits graves qui se sont passés.

Parce qu'il y a eu des morts, parce qu'il y a des blessés, parce qu'il y a des gens en prison, parce qu'il y a des gens fichés, parce qu'il y a des journalistes, des avocats et des manifestants, encore aujourd'hui, en prison là aussi, je crois que le mouvement qui s'exprime place Taksim requiert mérite, porte ce que nous espérons pour l'avenir de la Turquie, à savoir qu'elle devienne une société d'acteurs citoyens qui exprime librement

C'est cela qui est aujourd'hui en jeu.

Elles se retrouvent autour de cette cause et elles se retrouvent aussi parce qu'elles ont à confronter un régime qui, pour l'instant, n'a pas trouvé pas encore, car j'espère que nous saurons peser sur ces autorités et ce gouvernement le chemin de la consultation, du débat, du dialogue et de l'apaisement, ce qui n'est pas la situation encore à l'heure où nous parlons. Il faut absolument souligner ce qui s'est passé dans les médias. C'est hallucinant et, finalement, cela donne raison à toutes les inquiétudes que nous avons exprimées, à plusieurs reprises, au sein de ce Parlement européen et dans nos rapports. Il est incroyable de penser que, quasiment, tous les grands journaux, les grands médias n'ont, pendant trois ou quatre jours, pas rendu compte de ce qui se passait place Taksim. C'est tout à fait incroyable!